In Zukunft sollen Biozide EU weiten Mindeststandards genügen. Ich bin der Berichterstatterin, der Kollegin Klaß, sehr dankbar, dass sie festgestellt hat Die Verordnung soll für Verbraucher und Hersteller gleichermaßen praktikabel sein. Das heißt angemessener Aufwand, faire Rahmenbedingungen und vertretbare Kosten für die Registrierung. Wenn uns das wirklich gelingt, dann haben wir im Interesse der Wirtschaft, aber auch insbesondere im Interesse unserer Verbraucherinnen und Verbraucher den europäischen Markt wieder ein Stückchen harmonisiert.